di attività illecite, come corruzione e forme diverse di criminalità. L'Unione europea ha urgente bisogno di una strategia interna sui diritti fondamentali, sulla democrazia e sullo Stato di diritto, in modo da assicurare coerenza con il quadro strategico già previsto in materia nelle relazioni esterne. Ad oggi non vi è un meccanismo per valutare e garantire efficacemente la tutela e la promozione dei valori europei comuni, sanciti nella legislazione europea e in quella nazionale. L'articolo 7 del trattato sull'Unione europea è rimasto lettera morta e il meccanismo alternativo, che ci ha proposto la Commissione nella sua recente comunicazione sullo Stato di diritto, non è affatto ambizioso per prevenire le violazioni dei diritti fondamentali dell'Union europea. È necessaria la previsione di effettive e adeguate modalità di monitoraggio e di intervento e l'applicazione di sanzioni quando si verificano violazioni di tali diritti. Le Istituzioni dell'Unione europea, e in particolare la Commissione, hanno dunque il dovere di assicurare che tutte le politiche europee siano sottoposte a un'attenta analisi, al fine di assicurare che l'Unione non contribuisca direttamente o indirettamente a violazioni di diritti fondamentali sul proprio territorio.